Son las posibles víctimas de una deslocalización más. Yo apelo a la Comisión Europea para que ayude a que esta empresa no se pierda, por la importancia que tiene en la comarca, y, sobre todo, para que exija a la multinacional Jeld Wen que no cierre esta factoría, porque no tiene nada que ver con lo que es el trabajo, la creación de empleo, y la rentabilidad y viabilidad. Hay una posibilidad de compra de esta empresa que forma parte de este consorcio multinacional y esa compra se tiene que realizar con la presión de todos, con la presión de este Parlamento, con la presión de los trabajadores, de las autoridades locales y regionales de España, pero también, cómo no, apelo a la Comisión Europea